Señor Presidente, hoy hemos aprobado una iniciativa más, pero, como dijo la Comisaria, de los dichos a los hechos. A pesar de las medidas, persiste la desigualdad. Las mujeres están bien formadas —en los últimos años con mejores resultados, según los últimos datos de las universidades—, pero seguimos discriminadas, siendo las mujeres con discapacidad, las de edad avanzada y las inmigrantes las que sufren doble discriminación. Hoy, además de esta iniciativa, hemos escuchado muchas declaraciones, pero no estamos para dar ejemplo. Basta ver de qué sexo es el Presidente de la Comisión o analizar a los miembros del Consejo, las Presidencias rotatorias, el Presidente permanente, la Presidencia del Parlamento y del Tribunal de Cuentas, los miembros del Banco Central Europeo —entre los que, por primera vez, no va a haber ninguna mujer—, o las presidencias de los grupos parlamentarios de esta Institución, o la ausencia de mujeres en las delegaciones de algunos países. La imagen de la política europea sigue siendo masculina. Tenemos mucho que avanzar. Por ello, he apoyado esta iniciativa. Creo en las cuotas para avanzar en este difícil camino y, sobre todo, en el lema con el que empezaba de los dichos a los hechos.